Viele ägyptische Christen fürchten, dass mit dem neugewählten Präsidenten, dem Muslimbruder Mursi, der Weg letztlich in einen islamischen Staat führt, und der ihren Alltag dann tatsächlich zur Hölle machen würde.

10 Millionen Menschen.

An wirtschaftlicher Unterdrückung und Missachtung ihrer religiösen Bedürfnisse sind sie gewöhnt. In einer islamischen Gesellschaft würden sie aber de facto zu Rechtlosen degradiert werden. Die islamische Übermacht in der Region ist nicht neu, aber während sie früher staatlich bekämpft wurde, ist sie nun eben Staat. Die blutigen Anschläge gegen Christen sprechen Bände keine Spur von arabischem Frühling! Lady Ashton sollte umgehend mit einer Delegation vor Ort die Lage der Christen evaluieren.